Am votat în favoarea rezoluției deoarece, având în vedere situația economică actuală, este foarte importantă demararea cât mai rapidă și funcționarea cadrului de supraveghere macroeconomică.

Aceste țări beneficiază de un program de asistență financiară din partea Uniunii Europene și a FMI și, prin urmare, fac deja obiectul unei supravegheri economice consolidate. Indicatorii tablourilor de bord macroeconomice trebuie să se bazeze pe date statistice independente, produse de sistemul statistic european și de Sistemul European al Băncilor Centrale, ce pot fi verificate, iar Comisia ar trebui să prezinte sugestiile Parlamentului în condițiile adăugării unui indicator pentru rata de creștere a datoriilor

Constat, cu profund regret, lipsa tratamentului egal aplicat colegislatorilor în acest proces.